entre vous, à la fois sur la nécessité de continuer à développer l'économie numérique, parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative pour l'Europe à ce développement, et sur la nécessité d'accorder beaucoup d'importance aux différents aspects, aux différents risques que comporte cette économie, cette nouvelle économie risques sociaux, risques en matière de protection sociale, risques de voir quelques entreprises contrôler les données. Il n'y a pas de fatalité entre, d'une part, la promotion de l'économie numérique et, d'autre part, les droits, les protections sociales, les protections en matière de données. Nous ne devons pas simplement subir les développements de la technologie.

Il est vrai que nous allons présenter à la fois ce digital agenda et, en même temps, lancer des travaux sur les protections et la garantie des droits. J'ai annoncé que la Commission allait réunir une grande conférence sur le travail sur les plateformes. J'espère que le Parlement y participera et j'en suis sûr, le Parlement y participera pour qu'effectivement, le modèle européen en matière de technologies numériques soit un exemple. Nous avons déjà donné un exemple avec la protection des données.